Señora Presidenta, acabamos de volver de los TEN T Days celebrados en Zaragoza estos días, donde, tanto la Comisión Europea como el Parlamento, la Presidencia española y los Ministros de Transportes de la Unión Europea han reconfirmado el diagnóstico la cuota de tráfico de mercancías por ferrocarril está retrocediendo seriamente, incluso en países que eran campeones del mismo hasta hace poco, como Alemania. Y también había un acuerdo sobre el tratamiento a seguir la necesidad de una terapia de choque para reactivar este tráfico si queremos cumplir primero nuestros compromisos con Kyoto de reducción de emisiones y también por la urgencia en conseguir la diversificación de las alternativas para el tráfico rampante por carretera, antes del colapso total. Urge, por lo tanto, aumentar la cuota de mercancías en tren, pero ello ha de ser asegurado a nivel europeo y transfronterizo, con visión de futuro, trenes de 900 metros y más en corredores continuos o con prioridad y con plena seguridad, tal y como se plantea a través del RTMS. De ahí la importancia de este dossier. Por lo tanto, felicito al señor Marinescu y a todos los que han colaborado en las negociaciones, por el compromiso que representa, todavía inicial y con cláusula de posible adhesión de otros corredores, y sobre todo por la explicitación de que ya se prevé una fuerte sinergia con la revisión de las redes transeuropeas.

Como se ha dicho, y creo que el mejor ejemplo es mi país, hasta ahora hemos visto aumentar la cuota de tráfico ferroviario de pasajeros en detrimento de las mercancías. No teman, pues, no hay riesgo alguno de que los pasajeros pierdan ninguno de sus derechos adquiridos frente a las mercancías. Y en cuanto a la adjudicación de los slots a la ventanilla única, no se preocupen los colegas alemanes los operadores nacionales tendrán capacidad de decisión.